Je voulais juste savoir si vous étiez favorable ou opposée à ce qu'au niveau européen, il y ait une harmonisation vers le haut. Certes, deux semaines, ce n'est pas beaucoup, mais c'est raisonnable, deux semaines, pour tous les pères européens de manière à partager les tâches d'accueil de l'enfant dès qu'il arrive dans la famille. Je voulais savoir si vous étiez pour ou contre cette harmonisation. Merci, Madame Lulling, de me répondre.